forseti íslands gjörir kunnugt að ég veiti forsætisráðherra umboð til þess að fresta fundum alþingis hundrað þrítugasta og fimmta löggjafarþings frá fjórtándu desember tvö þúsund og sjö eða síðar ef nauðsyn krefur til fimmtánda janúar tvö þúsund og átta gjört í reykjavík fjórtánda desember tvö þúsund og sjö ólafur ragnar grímsson geir h haarde forsetabréf um frestun á fundum alþingis samkvæmt þessu umboði og með vísan til samþykkis alþingis frá því gær lýsi ég hér með yfir því að fundum alþingis hundrað þrítugasta og fimmta löggjafarþings er frestað leyfi ég mér að óska háttvirtum alþingismönnum og starfsmönnum þingsins svo og landsmönnum öllum gleðilegra jóla og farsæls